Ich möchte Ihnen aber dieselbe Frage stellen Sie weisen zu Recht darauf hin, dass es in der EU menschenunwürdiges Verhalten gibt, dass Flüchtlinge menschenunwürdig behandelt werden, und es ist insbesondere Griechenland, das dort im Zentrum der Kritik steht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der EuGH haben seit 2009 in vielen Urteilen darauf hingewiesen. Die anderen europäischen Staaten dürfen Flüchtlinge nicht nach Griechenland zurückführen. Stimmen Sie mir zu, dass die Europäische Union dann ihre Hilfszahlungen an Griechenland davon abhängig machen sollte, dass Griechenland seine Flüchtlinge menschenwürdig behandelt?